Nagyon örülök annak, hogy Füle biztos úr személyében közép európai politikus fog foglalkozni a bővítéssel, hiszen ő tudja leginkább, hogy Délkelet Európát, a Nyugat Balkánt milyen súlyos etnikai, etnikumközi konfliktusok,

Ugyanakkor szeretném Füle biztos úr és a Parlament figyelmét fölhívni arra, hogy minden etnikumközi problémát, minden lényeges problémát és szomszédsági viszonyt rendezni kell a csatlakozás előtt, mert a csatlakozást követően az Unió tehetetlen. Tessék megnézni a lettországi oroszok megoldatlan problémáját, vagy tessék megnézni Szlovákiát, ahol a Fico kormány politikája következtében kiéleződött a szlovák többség és a magyar közösség viszonya.

Nagyon fontos, hogy szembenézzen a háborús felelősségével, a menekültek visszatérésével.

Végezetül Törökország esetében, amíg a kurdok nem kapnak legszélesebb autonómiát, amíg a nők és a szexuális kisebbségek joga nincs megoldva, és amíg nem kér bocsánatot Törökország az örmény népirtásért, Törökország nem lehet az Unió tagja